Vážený pane předsedající, myslím, že si zde můžeme otevřeně říci, že rychlost jednání se sdružením Mercosur je velmi zdlouhavá a že dosažené výsledky jsou velmi slabé.

Argentina a Brazílie totiž zejména v oblasti automobilů, vína či telekomunikací činí kroky, které jdou opačným směrem, než je žádoucí. Musíme tedy těsněji spolupracovat a hledat spojence ve WTO, abychom bojovali s těmito negativními signály. Specifickým tématem je pak zapojení Venezuely. Nové členství tohoto státu bude určitě komplikující faktor, nicméně lze očekávat, že když se připojí, přijme dohodnuté. Je potřeba si uvědomit, že evropský průmysl má zájmy i ve Venezuele, takže je nutné jednání přizpůsobit i těmto ekonomickým zájmům.